Najlepša hvala. Jaz se bom odzval na zadnjo, produktivno razpravo, ocenjujem pa na državnega sekretarja. Od kje denar, ste rekli. Glejte, pri regresnih zahtevkih najprej moramo zagotoviti elemente pravičnosti in še enkrat poudarjam, pri mi opredeljujemo tukaj tri segmente. Gre za namenoma povzročeno škodo, ki nastane, se pravi, kjer je popolnoma krivda delodajalca, in se tudi tako ugotovi, ali pa samozaposlene osebe, v tem primeru celoten strošek nosi delodajalec, ker ne moremo v državi pristajati, da gre kdo namenoma določene stvari počne in zaradi tega se delavci poškodujejo. Drugič. ... Škoda, ki rata iz malomarnosti. To je to je temeljna razlika. Govorimo o malomarnosti, ne namenoma. Malomarnost, bi jo, ki pa je lahko tudi posledica posebnih okoliščin. Se pravi, delavec oziroma delodajalec se potrudi zagotoviti dobro okolje, ampak pride do posebnih okoliščin, bodisi je to zdrs zaradi v delavnici, pa pride do poškodbe. Takih je največ primerov. Ali pa takšen primer, kot sem ga prej naštel, kjer je podjetnik, samozaposlena oseba, pač padel iz lestve in potem prihaja do tožb z ZZZS-jem in tako dalje. Ta del pa bi bil navzgor omejen na petnajst tisoč evrov. Še enkrat, od kje denar? Denar pa tudi v tem primeru od zavarovalnic. Zavarovalnice nočejo zdaj vstopiti, se pravi, komercialne zavarovalnice na ta trg. Zakaj ne? Zaradi tega, ker navzgor ta znesek ni omejen. A razumemo? Navzgor ta znesek ni omejen in nobena zavarovalnica ne sprejme tega rizika, da bi tukaj vstopila na ta trg. Če to naredimo, potem bo zavarovalnica, če omejimo, potem bo zavarovalnica vstopila na ta trg. Bojo imele ekonomski interes. Tako pač je, zavarovalnice imajo interes. Tudi ZZZS ima interes. In jaz še vedno nekaj ne razumem, pa pri tretjem delu, se pravi, za manjše malomarnosti, kar opredeljujemo, da bi pa lahko šlo iz naslova nič cela triinpetdeset odstotka, ki ga samozaposlene osebe ali pa veliki delodajalci plačujejo v ZZZS. Kam gre ta denar? Ali je namenoma porabljen za ta del, gospod minister? Vi ste bil devet let na ZZZS-u pa točno veste, kam gre, kam gre? A gre a gre za to? Tudi. Zakaj pa ne izključno za to, če le delodajalci plačujejo izključno za to nula cela triinpetdeset odstotka? Jaz, če nekaj plačam, želim potem imeti to storitev. Če grem v trgovino kupit obleko, jo želim imeti, ne pa da jo plačam, pa obleke ne dobim. In če greste na na kavo, želite polno to, to, ko ste naročili. Polno kavo, ne kavo, ne pa da vam prinesejo kakav ven. Ja, tako pač je. In, ta predlog Nove Slovenije zagotavlja torej tudi elemente pravičnosti, se pravi, če delodajalec nekaj plača, naj potem tudi dobi ven. V tem primeru, pa tega ne dobi ven. Kar se pa tiče, poudarjam, ker vedno prihajamo v eno, neko navzkrižje odgovornosti. Kdor krši pravice zaposlenim, mora biti kazensko in odškodninsko, mora odgovarjati. Ampak ponavljam še enkrat. Teh ljudi, teh podjetnikov, ki imajo zaposlene ljudi, jih ni devetindevetdeset cela pet odstotka, morda jih je devetindevetdeset celih devet. Okej? Zagotovo. So ljudje, ki imajo podjetja, skrbijo za zaposlene. In tudi za samozaposlene osebe, poudarjam, sta ta dva zakona, ki ju mi predlagamo, ti dve rešitvi resnično resnično v prid. Državni sekretar je govoril o espeizaciji. Ja, ne, problem je bil, zlasti leta dva tisoč deset pod vlado Boruta Pahorja, ko se je dajalo po šest tisoč evrov subvencije, da so ljudje odpirali espeje, zaradi tega, da se je brezposelnost na drugi strani zniževala. In ljudje so odprli espe, da so dobili šest tisoč evrov, brez poslovne ideje, brez ideje, kaj bodo počeli potem, ko bo nekoč tega denarja zmanjkalo. In čez pol leta so ti ljudje postali socialni problem. Ne, šest tisoč evrov je poniknilo in stvar je šla. In takrat je samozaposlenih oseb popolnoma naraslo. Zgrešena politika subvencij, enostavno. Kar se pa tiče problematike espeizacije pa zlasti vidimo, ki se pojavlja mimogrede tudi med novinarji, ki nas spremljajo, tudi to razpravo na primer, ne, ko so zaradi tega, da dobijo večji neto ven, ne, pripravljeni odpreti espe v škodo svojemu zdravstvenemu in pokojninskemu zavarovanju. To je problem pa česa, gospod državni sekretar, ki ste se v preteklosti ukvarjali z davki? Previsokih davčnih obremenitev. Ti ljudje zaradi prevelikih davkov odpirajo potem espeje, ker želijo imeti več denarja. In in in riskirajo svojo zdravstveno in pokojninsko varnost zaradi tega. Druga stvar. Znižamo davke, ljudem bo več ostalo in manj bo bilo tako imenovanih prisilnih espejev, ki smo jim priča v tej državi.